Často zložité administratívne kroky pri prijímaní hospodárskych migrantov treba zjednodušiť, lebo v súčasnosti existujú značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Na smernici vítam, že ponúka možnosť bojovať proti vykorisťovaniu a diskriminácii, ktorým sú pracujúci imigranti veľmi často vystavení. Návrh stanovuje rovnaké zaobchádzanie na základe spoločného súboru práv v oblastiach spojených s trhom práce. Výhodou je tiež zabezpečenie lepšej ochrany, než aká týmto pracovníkom v súčasnosti prislúcha, na základe platných medzinárodných dohovorov, ktoré ratifikovali len niektoré členské štáty. Keďže hospodárski imigranti sa podieľajú na ekonomickej činnosti svojej hostiteľskej krajiny, musia mať ochraňujúce právne postavenie, ktoré ich ochráni pred vylúčením a diskrimináciou.